Ochrana vonkajšej hranice Európskej únie je urgentnou a životne dôležitou záležitosťou. Dnešné hlasovanie je správou pre všetkých obchodníkov s ľuďmi, pašerákov, členov kriminálnych gangov a teroristov, ktorí sa z nás snažia profitovať alebo nám škodiť správou o tom, že sieť na výmenu informácií medzi členskými štátmi je opäť o niečo širšia.

Nedovolíme, aby sa vaše zlé zámery zničiť náš spôsob života založený na žido kresťanských hodnotách stali skutočnosťou. A ja prosím Boha, otca nášho, pána Ježiša Krista, aby požehnal Európsku úniu a jej obyvateľov.